Decizia Consiliului de a începe procedura de ratificare a Acordului de stabilizare și asociere va încuraja Serbia să continue reformele pentru respectarea criteriilor de la Copenhaga. Intrarea lui în vigoare va deschide comerțul dintre UE și Serbia și va oferi perspective de aderare tangibile. Până în prezent, au fost înregistrate progrese importante, mai ales în cooperarea cu EULEX, reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Totodată, consider că nerecunoașterea independenței Kosovo nu trebuie să stea în calea aspirațiilor euroatlantice ale Serbiei. Mai ales, guvernul sârb și a arătat disponibilitatea de a se angaja într un dialog reînnoit cu Kosovo sub egida UE. Aș dori să menționez și rolul cheie al Serbiei pentru asigurarea păcii în Balcani. În acest sens, consider foarte important ca politica ușilor deschise să fie continuată către toate țările din Balcanii de Vest. România a susținut fără rezerve extinderea acestei regiuni către UE și NATO, cu o mențiune specială pentru Serbia. În final, subliniez că eforturile și aspirațiile acestei țări trebuie recunoscute de statele europene și încurajate în același timp. Avem datoria să ne susținem partenerii din Balcani în continuarea parcursului euroatlantic pe care l au ales deja.